Es ist für uns schön, dass wir nach fünf Jahren, wo wir im Europäischen Parlament sehr eng mit dem jetzigen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission gerade zu dem Thema digitaler Binnenmarkt zusammenarbeiten konnte, heute nochmals nach einem langen Wahlkampf, in dem der designierte Kommissionspräsident Jean Claude Juncker den digitalen Binnenmarkt als einen der Schwerpunktthemen für die neue Kommission ausgerufen hat, nochmals über das Erreichte diskutieren können und über die Fragen sprechen können,

Leider bleiben mir nur zwei Minuten und deswegen möchte ich es ganz generell und ganz kurz machen Ich glaube, dass wir im Prinzip zwei wesentliche Fragen vor uns haben, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Ich bedauere deswegen ein Stück weit, dass es heute nicht möglich war, einen Entschließungsantrag zu beraten und den morgen zu verabschieden. Aber über die Inhalte können wir uns ja auch mündlich unterhalten. Die EVP Fraktion, für die ich hier als Erster sprechen darf, hat die Vollendung dieses digitalen Binnenmarktes in den vergangenen Jahren immer ganz mehrheitlich und ganz breit mitgetragen über den Binnenmarktausschuss alleine hinaus. Ich glaube, dass wir heute sagen können, dass an zwei Stellen wesentliche Probleme noch vor uns liegen.

Dadurch schaffen wir neues Wachstum, dadurch stärken wir kleinere und mittlere Unternehmen, dadurch schaffen wir auch Chancen für neue Beschäftigung gerade auch in den Staaten, die momentan wirtschaftliche Probleme haben. Zum Zweiten, Herr Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, dass es darum geht, ein level playing field herzustellen, bei dem kleinere, mittlere und große Unternehmen, egal wo sie herkommen, einen fairen Marktzutritt haben. Ich freue mich, dass die Europäische Kommission die Untersuchung gegen einen großen Suchmaschinenbetreiber in der vergangenen Woche verlängert hat. Ich glaube, dass es am Ende darum geht, eine gute Lösung zu finden und nicht unbedingt einen Schnellschuss. Leider liegen damit aber natürlich schwere und lange Monate hinter uns, und wir brauchen endlich auch für die kleineren und mittleren Unternehmen in Europa eine klare Regelung. Denn nur so können die innovativen europäischen Betriebe langfristig eine Chance haben. Ob sechs Monate für das Programm, das Jean Claude Juncker ausgegeben hat, reichen, weiß ich nicht.

Aber wir als EVP Fraktion wollen alles dafür tun, dass dieses Programm gelingt, weil damit nicht nur klare Regeln, sondern auch wirkliche Chancen auf neues Wachstum verbunden sind.